Doamnă președintă, de la bun început vreau să subliniez importanța raportului pe care îl dezbatem și să felicit raportoarea și pe toți cei care au lucrat la acest raport. Am ținut să vorbesc în legătură cu acest raport pentru a sublinia nevoia stringentă de investiții sociale și de politici pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor.

Există într un procent prea ridicat creșterea riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Datele arată că numărul copiilor expuși riscului de sărăcie a crescut în patru ani cu circa un milion, ceea ce nu este deloc sigur pentru viitorul Europei. În Uniunea Europeană peste 26 de milioane de copii sunt expuși sărăciei.